Ich habe mich ausdrücklich über den Beschluss des Rates, Sanktionen zu verhängen, ein Ölembargo zu verhängen und den Druck auf den Iran zu erhöhen, gefreut. Ich halte das für sinnvoll und für richtig, und ich bin erstaunt, wenn manche Kollegen sagen, es gäbe keine Beweise für eine militärische Absicht oder man könne nicht trennen zwischen ziviler und militärischer Nutzung. Man braucht sich nur die Tatsachen anzusehen.

Das ist das, was man für die Energieherstellung braucht. Aber er hat schon 75 kg, die auf 20 angereichert sind, und das ist nur zu erklären, wenn man eine militärische Nutzung anstrebt.

Technisch ist das komplex, aber alles andere als unmöglich. Alle Fakten, auch der neueste Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde, sprechen dafür, dass hier eine militärische Nutzung angestrebt wird. Das heißt, hier haben wir einen überschaubaren Zeitrahmen, in dem sich das Ganze abspielt, und es ist deswegen richtig, dass die Europäische Union jetzt den Druck erhöht. Das gleiche gilt für die Trägersysteme, Vulgo Raketen. Die Iraner arbeiten selbstverständlich an Mittel und Langstreckenraketen. Die Dringlichkeit der Lage wird hierdurch noch stärker in den Vordergrund gerückt. Es wäre besser gewesen, das Ölembargo wäre mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten bei allem Verständnis für die Notwendigkeit einiger Mitgliedstaaten, Diversifizierungsmöglichkeiten zu finden. Aber so hat auch der Iran die Möglichkeit, Ausweichmöglichkeiten zu finden. Ich freue mich darüber, dass der gemeinsame Parlamentsentschluss von einer breiten Basis getragen wird. Ich freue mich auch über die besonders konstruktive Rolle der IAEO, insbesondere, seit Yukiya Amano den Posten des Generaldirektors dort übernommen hat.